Ich muss auch sagen Wer die Entwicklung der europäischen Landwirtschaft fair betrachtet, wird feststellen, dass nicht nur das öffentliche Interesse am Tierschutz zugenommen hat, sondern es gab auch wirkliche Verbesserungen. Trotzdem das stimmt auch, hier gibt es noch viel zu tun müssen wir weitermachen, weiterarbeiten mit der Problematik. Aber ich muss mindestens nochmal drei Punkte betonen, die ich mir auch deutlicher in der Entschließung gewünscht hätte Erstens müssen wir natürlich berücksichtigen, dass wir einen europäischen Binnenmarkt besitzen.

Zweitens müssen wir natürlich auch schauen Wir haben Welthandel, und wir müssen auch sehen, dass, wenn wir Tierprodukte importieren, dort natürlich dann dieselben Standards gelten.